Domnule președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor colegi, cred că a spus deja doamna comisar cât de important este acest mod de transport, care asigură conectivitate, mobilitate, dezvoltare economică, locuri de muncă. Cred că puteți vedea ce se poate întâmpla fără acest mod de transport chiar și în zilele acestea, când sunt greve și se creează marile probleme care se creează în astfel de situații. De aceea, trebuie să sprijinim această industrie în absolut toate domeniile, începând cu infrastructura, cu aeroporturile, cu aeroporturile regionale, cu nouă infrastructură, pentru că aeroporturile au nevoie de acest lucru, apoi cu

Pentru aceasta, avem nevoie de acorduri globale cu statele principale, cu zonele principale care să respecte normele europene.

Avem nevoie de implementarea SESAR pe o nouă arhitectură de spațiu aerian, nu pe cea care este acum.

AESA trebuie să și intre în rol, să primească rolul foarte important, iar pe plan internațional trebuie să avem o singură voce la OACI. Bineînțeles, aspectul social este important.